Acum, după numai două luni de la publicarea listei, ne trezim că se vine cu propuneri de a se scoate de pe această listă pe baza unor angajamente luate. Noi avem o foarte mare experiență chiar cu state membre ale Uniunii Europene care își iau angajamente și nu și le îndeplinesc. Cred că creăm un precedent periculos, care va fi urmat și de către alte asemenea jurisdicții fiscale aflate pe lista publicată, care vor veni cu scrisori de angajamente pentru a fi scoase de pe listă. A fost foarte mare efortul de a se ajunge la această listă și nu cred că este soluția potrivită în relația cu aceste țări. Ele trebuie întâi să îndeplinească măsurile, să oprim odată pentru totdeauna această scurgere masivă de fonduri care se realizează prin paradisurile fiscale.